Európában a kulturális sokszínűség olyan érték, amelynek megőrzése érdekében mindannyiunknak tenni kell.

A Románia területén élő moldvai magyar csángók is egy ilyen veszélyeztetett közösség.

Bár az ajánlás hatására az utóbbi évtizedben történtek előrelépések az ügyben, távolról sem kielégítő a helyzet. Az Európa Tanácsnak nem áll rendelkezésére az európai jog, illetve az a számonkérési mechanizmus, ami ennek betartását lehetővé teszi, és ami az Európai Unió hatékony működését biztosítja. Az Európa Tanács számos kérdésben az EU előtt jár, ami az emberi jogok magas szintű biztosítását illeti, ám ajánlása és egyezményei nem érhetik el a kívánt hatást. Ha az Európai Unió komolyan veszi a kulturális és nyelvi sokféleség tiszteletben tartásának elvét, amelyet az EU Szerződés harmadik cikkelye is kimond, akkor mindent megtesz azért, hogy ez az elv konkrét esetekben is érvényesüljön.